Sin duda, ninguna humillación es semejante a esa y realmente es la esclavitud más dura que estamos viviendo.

Esa es nuestra responsabilidad gracias a la Directiva que acabamos de poner en marcha y a los medios que hemos puesto en marcha —como, por ejemplo, la figura del coordinador o de la coordinadora en esta materia— podemos avanzar muy rápidamente.